Hvala za besedo. spoštovane kolegice, kolegi. V zadnjih dneh je bilo veliko besed izrečenih o proračunu kot najpomembnejšem dokumentu, o spremljajočih zakonih in o vsaj odgovornosti državnega zbora pri sprejemanju le-te. Zdaj, nas v poslanski skupini SMC čudi ta, recimo temu lahkomiselna, politika do nekaterih, vprašanj, ki so ključnega pomena, na, za za samo delovanje države, torej ključnega pomena za sistem pokojnin. Dejstvo je, da, v Sloveniji imamo pač že dal časa oziroma od nekdaj sistem pokojnin, ki temelji na višini vplačevanih prispevkov in na dolžini, zavarovalne dobe. In če danes oziroma jutri sprejmemo oziroma ne sprejmemo amandmaja, ki zadevo popravlja tako, da, pokojnine usklajujemo v odstotkih, se zna zgoditi, da bomo pač ta sistem sesuli. Predstavljajte si nekoga, ki, ali pa dva soseda, ki imata obadva neko enako pokojninsko osnovo, eden je delal devetnajst let, drugi dvajset let. V zakonu za vsakega od njiju piše, da dobi pokojnino v različnih, odstotkih, torej bo en imel, nekoliko višjo kot drugi. In da se za tem, ko se obadva upokojita, zgodi nekakšna izredna uskladitev pokojnin na ta način, kot se danes tu lahkomiselno ponuja. veste, kaj se bo zgodilo? Tisti, ki je bil eno leto več v službi, se bo vprašal, če je bil bedak. Dejansko gre za to, da v sistem, ki ima vgrajeno to, da je vedno potreben nekega zaupanja, vnašamo negotovost in nezaupanje. Nam se bo zgodilo to, da bomo s takšnimi izrednimi uskladitvami pokojnin v nekih nominalnih zneskih, ki porušijo tista razmerja, ki so zapisana v zakonu in na katera vsi računajo, da bomo s tem dejansko, mlade, tiste, ki danes delajo, odvrnili od tega ali pa jih spravili v pomisleke v zvezi s tem, ali naj vplačujejo, sploh tisti, ki so espeji in odločajo sami o višini prispevka, ali naj vplačujejo v ta sistem ali ne. torej jaz mislim, da to ne gre za to, kolega Luka je prej omenil, da se pogovarjamo o drobižu, mislil je, pač, targetiral je na to, da se pogovarjamo, ali bo prišlo do uskladitve za nekoga s petsto evri pokojnine za pet evrov ali za šest cela pet evrov in v glede na to, da gre za razliko ena cela pet evrov, gre res za drobiž. Ampak mi se ne ne pogovarjamo o tem, mi se pogovarjamo o tem, ali bomo takšen sistem, kot ga imamo še danes, obdržali, ga nadgrajevali, ali bomo ljudi, ki so, ljudi, ki so zaposleni, delavce spodbujali k temu, da plačujejo v ta sistem ali pa ga bomo razsuli in morda nekoč postavili na novo. veliko je bilo slišati nekih poenostavljenih rešitev v smislu: "Ja, glejte, moramo to povišati, tako bi bilo pravično, kruh se je za vse enako podražil." Veste, ko so tisti, ki so že tako ali tako, ker so pač imeli višje plače, več vplačevali v ta sistem, za njih takrat kruh ni bil prav nič cenejši. Kljub temu, da so dali v isti sistem, ki je potem šel za pokojnine, lahko dvakrat, trikrat ali pa štirikrat več, kot nekateri. In da so hkrati delali tudi, bistveno dal časa. Torej, jaz tako pravim, Slovenci smo, sami znamo za sebe povedati, pa verjamem, da je nekaj resnice na tem. Smo priden narod, ampak še vedno imamo, med uživalci pokojnin ogromno takšnih, ki niso, delali štirideset let delovne dobe, in cilj države in, bom rekel, celotnega pokojninskega sistema mora biti v tem, da ljudi nagrajuje, če delajo dlje, če če dlje prispevajo v, ta sistem. In če prispevajo več. Zaradi tega, ker več, kot bo denarja v sistemu, več ga bo mogoče na koncu, tudi razdeliti. Jaz sem prepričan, da rešitev teh nominalnih zneskov podira tista razmerja, ki so zapisana v zakonu. Prepričan sem, da so zaradi tega, da gre zaradi tega za, neustavno, uskladitev, da to sploh ni uskladitev, ampak to pomeni neuskladitev pokojnin. Prepričan sem, da bomo imeli odslej, pokojnine neusklajene. Tisti torej, ki so v preteklosti dajali več, njihove pokojnine se bodo v razmerju na druge nekako počasi, ustavile, brez nekega tehtnega premisleka, zakaj. Po nekem izračunu se bodo lahko ugotovili, da so delali preveč, in prepričan sem, da vnašamo neko novo, neko nezaupanje, nezaupanje v ta sistem, ki na dolgi rok pomeni razgradnjo. Danes se lahko vsakdo, sploh tisti, ko sem omenil, ki odločajo o svojih plačah, o svojih prispevkih, vprašajo, ali se jim še splača. Zaradi tega, ker danes imamo prvo takšno izredno uskladitev pokojnin, takšno neustavno in nezakonito, kar v zakonu piše, da se samo v odstotkih usklajuje, pač v nekem drugem členu. drugo leto bomo imeli drugo, mogoče bosta dve, mogoče se bodo zgodile volitve, jih bomo imeli štiri, osem, kolikor želite. To se bo nadaljevalo. In pokojninskega sistema, takšnega, kot ga poznamo, bo konec. Hvala lepa.